Señora presidenta, el debate de hoy y la resolución que votaremos en Estrasburgo no pueden y no deben ser solo una ocasión para conmemorar el

Es cierto que hemos avanzado en la protección de los menores en los últimos treinta años se ha reducido la mortalidad infantil y se ha reducido a la mitad el número de niños sin acceso a la escuela, pero todavía se siguen violando derechos de demasiados niños.

Exigimos que se cree lo antes posible la garantía infantil europea para los niños y las niñas que estén en riesgo de pobreza y que se les ofrezca atención sanitaria y acceso gratuito a la educación y a los otros servicios sociales. Fuera de nuestras fronteras, unos 420 millones de niños viven en zonas afectadas por conflictos. Muchos de ellos huyen de la pobreza y de la guerra —solos o con sus familias— buscando refugio, asilo y protección. Debemos comprometernos con la protección de sus derechos, comenzando por el derecho a la vida y el desarrollo del niño. Queremos que se integren los derechos de los niños en las políticas de cooperación al desarrollo y en la ayuda humanitaria y que se garantice una financiación adecuada de los programas dedicados a la protección de los niños, y pedimos que se complete la reforma del Sistema Europeo Común de Asilo para garantizar la protección inmediata de los menores no acompañados que llegan a Europa.